Nicht immer bedanke ich mich bei der Kommission, aber heute möchte ich mich bei Ihnen, Herr Kommissar, für den Vorschlag, den Sie vorgelegt haben, bedanken.

Der Kommissionsvorschlag verbessert ohne hohen bürokratischen Aufwand die bisherige Situation.

Hier müssen wir versuchen, die Situation zu verbessern, aber nicht grundlegend zu verändern.

Ich halte es nicht für richtig, dass wir eine Positivliste einführen, denn dies würde den Handel weltweit behindern und auch unsere Erzeuger betreffen. Wir legen großen Wert darauf, dass auch unsere Erzeuger exportieren können.